Hij is één van de mensen die momenteel ter dood veroordeeld zijn.

Vandaag hebben alle universiteiten van Vlaanderen ertoe opgeroepen om te pleiten voor zijn vrijlating. Mevrouw Mogherini, ik maak van dit momentum gebruik om uw hulp te vragen.